Chyba wszystko zostało powiedziane dzisiaj na tej sali, ja ograniczę się tylko do sprawy chyba najważniejszej solidarność i poszanowanie prawa fundamenty Unii Europejskiej.

Dzisiaj na tej sali te wartości zostały odmienione chyba przez wszystkie przypadki. Nie można zgodzić się na to, aby w jednych sprawach solidarność była drogowskazem dla wszystkich państw członkowskich, a w innych była mierzona efektywnością ekonomiczną, jak jest w przypadku projektu Nord Stream